Projekt Zielona infrastruktura przygotowany przez Komisję Europejską, za który był odpowiedzialny w Komisji Ochrony Środowiska Salvatore Tatarella, jest niezwykle ważnym projektem. Musimy pamiętać, że dobra naturalne nie są niewyczerpywalne, zwłaszcza gdy są niewłaściwie eksploatowane. Przyroda ma nie tylko walory estetyczne, ale jest też elementem stojącym za takimi newralgicznymi częściami naszego życia i gospodarki jak zapewnienie wody pitnej, retencja, oczyszczanie powietrza z zanieczyszczeń czy też regulacja klimatu w skali lokalnej. Dlatego też ten unijny projekt, zakładający wykorzystanie natury w sposób zrównoważony przy projektach infrastrukturalnych, jest niezwykle istotny. Przykładowo w Polsce borykamy się z problemem regulacji rzek, dlatego też program ten może stanowić szansę do zastosowania najbardziej korzystnych i przyrodniczo neutralnych metod retencji, minimalizujących użycie tzw.

Również z zadowoleniem przyjmuję propozycję szerszej integracji zagadnień związanych z tematem zielonej infrastruktury w innych dziedzinach, takich jak transport, polityka rolna czy planowanie przestrzenne. Omawiane projekty mogą stanowić jeden z elementów szerszej polityki unijnej mającej na celu pogodzenie rozwoju gospodarki z ochroną środowiska. Dokument ten winien stanowić inspirację dla polityk regionalnych w Europie, a także temat ten powinien stać się przedmiotem debaty tych polityków i obywateli, którzy będą angażować się w tworzenie programów zrównoważonego rozwoju w politykach miejskich i gminnych.